Es geht tatsächlich darum, eine gemeinsame europäische Lösung zu finden, und nicht um nationale Egoismen. Opel Europa spielt eine bedeutende industriepolitische Rolle in Europa, und es geht auch nicht nur um die Arbeitsplätze bei Opel, es geht auch um die Arbeitsplätze bei vielen Automobilzulieferern in vielen europäischen Ländern. Die Entscheidung für Magna und das hat mir auch der europäische Betriebsrat bestätigt ist Konsens auch innerhalb des europäischen Betriebsrats, und die Kolleginnen und Kollegen arbeiten mit Hochdruck an europäischen Lösungen. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind auch bereit, dafür Opfer zu bringen, und das erwarten wir hier auch von allen Entscheidungsträgern.

Meine Vorredner sind auch schon darauf eingegangen. Im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist es dann natürlich auch sinnvoll, dass tausende von Jobs wirklich mit Staatsbeihilfen vorübergehend stabilisiert werden. Vorgeschobene Wettbewerbsargumente lassen wir nicht gelten. Es geht um Menschen, es geht um Arbeitsplätze, aber es geht auch um ganze Regionen. Das, was unter deutscher Federführung auf den Weg gebracht wurde, muss jetzt zu einem bestmöglichen Ergebnis für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in ganz Europa, an allen europäischen Standorten führen.